Sie haben in Ihrem Bericht auch auf die gesunkene Nachfrage auf dem Agrarsektor hingewiesen. Gerade hier wäre es wichtig, diesen Bereich anzukurbeln und den Absatz zu fördern. Die Kommission ist mehr denn je gefordert, Krisen unabhängig vom Produktionszweig frühzeitig zu erkennen und schnelle und effektive Schritte einzuleiten, um dem entgegenzusteuern. Ich bin überzeugt davon, dass gerade ein so sensibler Bereich wie die Lebensmittelerzeugung Marktinstrumente braucht. Die Mehrleistung in der Landwirtschaft im Bereich der Offenhaltung unserer Kulturlandschaften, Landschaftspflege und Biodiversität und vieles mehr ist nicht ersetzbar. Dies alles gilt es zu erhalten und mit zu bedenken, wenn wir in Zukunft Diskussionen über die neue Agrarpolitik führen.